Der Nutzen für eine moderne demokratische Gesellschaft, wenn sie diesen Grundsatz der besser eine Forderung zu nennen ist endlich vollends verwirklicht, sollte für alle klar und einleuchtend sein. Mir ist es daher wichtig, dass etwas für die Verbesserung der bestehenden Gesetze und dieGehältertransparenz getan wird. Ein kleines Beispiel aus Österreich Die Einkommensschere beträgt hier ca.